¿Cabe dudarlo cuando contemplamos que son países que producen energía −petróleo y gas−

que son países de tránsito y destino de un importante caudal de mercancías?

Pero tampoco cabe dudar de que son países que plantean serios problemas en la definición de las prioridades de la diplomacia europea por el respeto de las reglas del Estado de Derecho, por la separación de poderes, por la dignidad de la persona, por la opresión de los derechos fundamentales, por la protección de las minorías y, particularmente, de las mujeres.

Exactamente para enmarcar el mensaje de la Unión Europea en la promoción del perfeccionamiento del Estado de Derecho y la separación de poderes la importancia que tiene el poder judicial, pero también la sociedad civil y la ciudadanía, en la lucha contra las prácticas clientelares que definen el capitalismo que se practica allí y también, por supuesto, en la lucha contra la corrupción. Todos estos mensajes son prioridades absolutas de la Unión Europea, y las tiene que enmarcar la Unión Europea también en un compromiso para la prevención del yihadismo, porque son países que cuentan con una importante presencia de la religión musulmana, que siempre es un terreno practicable para la yihadisación y el radicalismo, que deben ser prevenidos inteligentemente en la combinación de esfuerzos de la Unión Europea, y hacerlo con acento europeo, no compitiendo con Rusia, ni con la Comunidad de Estados Independientes, ni con la importancia de la influencia rusófona en esa región, sino marcando el acento europeo en la definición de nuestra propia diplomacia.